Abbiamo ascoltato ora la rappresentante del governo italiano quelli che adesso sono al potere in Italia, quelli che in quest'Aula hanno votato contro la riforma del sistema di Dublino, quelli che la settimana scorsa con il loro Ministro Salvini hanno affossato definitivamente in Consiglio la riforma di Dublino dirci che è un problema dell'immigrazione in Italia. Cara Presidente, io chiederei alla collega Ferrara quali solo le intenzioni del governo italiano la prossima settimana?